Und er wird auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit und Autonomie der einzelnen Mitgliedstaaten unterwandern. Es ist ja so, dass im Moment Europa Reiseziel Nr.

Wir wollen es bleiben bei aller Vielfalt, die wir haben.

Europa bietet viel mehr und hat im Tourismus schon viel mehr entwickelt.

Wir haben Fahrradtourismus, wir haben auch naturnahen Tourismus, nicht nur Ferien auf dem Bauernhof, die ja auch wirklich Naturverständnis wecken, sondern z.

auch Tourismus in ganz sensiblen Zonen wie dem Wattenmeer an der Nordsee. Das ist eine weltweit einmalige Zone.

So etwas brauchen wir mehr. Was noch gar nicht oder wenig erwähnt worden ist Wir haben auch z.

alte Bergwerke, alte Industrieerbestätten, die man besichtigen kann und wo man viel über die Geschichte in Europa, über die Arbeitswelt erfahren kann. Also, es gibt ein ganz breites Spektrum, und da sollten wir überlegen Wie können wir das nach draußen tragen, und wie können wir Europa so auch in Zukunft als Reiseziel sehr attraktiv halten?